virðulegur forseti eins og hæstvirtur forseti gat um mæli ég hér fyrir skýrslu íslandsdeildar norðurlandaráðs sem er að finna á þingskjali þúsund og þrettán ég mun ekki hirða um að lesa skýrsluna enda þingmenn í færum um að kynna sér

stikla á stóru um þau helstu málefni og helstu verkefni sem voru efst á baugi í starfsemi norðurlandaráðs á síðastliðnu skipað mikinn sess bæði menningarsamstarfið og samstarf um vísindarannsóknir á árinu tvö þúsund og tíu var hins vegar sjónum manna í norrænni samvinnu mjög beint að grænum hagvexti

og auðvitað um leið þeim umhverfislegu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir ekki bara á norðurlöndum heldur heimsbyggðin öll og þeim tækifærum í atvinnulífi og efnahagsstarfsemi sem felast í því að einbeita sér að því að

einbeita sér að samstarfi á norrænum vettvangi á þessu sviði einmitt vegna þess að jafnvel þegar samdráttur var í efnahagskerfi heimsins var þessi geiri atvinnustarfseminnar að vaxa gríðarlega um allan heim þarna er velta að aukast ár frá ári óhemju mikið og mikið af störfum að verða til þetta er auðvitað líka geiri sem norðurlöndin eru á mörgum sviðum framarlega í kannski ekki síst á orkusviðinu þar sem margar norðurlandaþjóðanna búa að sérþekkingu hver á sínu sviði við hér á íslandi í jarðhitanum danirnir í vindorku svíarnir í og svo framvegis en það er auðvitað á fjölmörgum öðrum sviðum sem nýsköpunartækifæri og tækifæri til atvinnusköpunar og vaxtar í efnahagsstarfseminni á norðurlöndunum liggja og þess er skemmst að minnast að fyrir tveimur árum síðan fékk einmitt umhverfisverðlaun norðurlandaráðs hið íslenska fyrirtæki marorka sem hefur getið sér gott orð á þessu sviði einmitt í grænni tækni fyrir síðan auðvitað utan að það að efla

og huga að grænum vexti stuðlar auðvitað að því að takast á við af alvöru og leysa úr þeim gríðarlegu umhverfisvandamálum sem við stöndum frammi fyrir og hefur verið til umfjöllunar á hinum norræna vettvangi líka og sömuleiðis á hinum pólitíska vettvangi í mörg herrans ár af öðrum málefnum má nefna icesave því að það hefur sannarlega verið til umfjöllunar í norðurlandaráði formlega og óformlega alveg frá því að það mál kom upp og auðvitað stuðningur norðurlandaþjóðanna við okkur hér á íslandi og lánafyrirgreiðsla því að við höfðum náttúrlega hér íslendingar þá reynslu að þegar lánamarkaðir heimsins lokuðust fyrir okkur var líflína okkar norðurlöndin og samstarf við þau og stuðningur þeirra það hefur auðvitað bæði á þingum norðurlandaráðs og fundum komið til umfjöllunar en kannski ekki síst í flokkahópunum þar sem þingmenn úr hinum ólíku flokkahópum hægrimanna miðjumanna sósíaldemókrata og vinstrimanna hafa frá íslands hálfu kynnt okkar sjónarmið og stöðuna á hverjum tíma til þess að auka skilning og greiða fyrir stuðningi við okkur í gegnum þessa erfiðleika þá má nefna öryggi á norðurslóðum en íslandsdeild norðurlandaráðs lét það málefni einmitt sérstaklega til sín taka í einu af þeim sviðum sem við lögðum áherslu á á formennskuári okkar sem var einmitt síðasta ár tvö þúsund og tíu það var eftirfylgni stoltenbergsskýrslunnar sem fjallar um öryggismál á norðurlöndum og möguleika á auknu samstarfi í öryggis og utanríkismálum þar flutti íslandsdeildin tillögu um það að fylgja eftir þeim atriðum í stoltenbergsskýrslunni sem snúa að öryggi hér á höfunum sérstaklega í tengslum við aukna skipaumferð um norðurslóðir og stærri skip sem hér fara um og augljósa hættu sem er að skapast bæði í mjög auknum farþegaflutningum um áður óþekkt svæði og sömuleiðis í vinnslu á olíu á norðurslóðum og flutningi á ýmiss konar efnum um efnahagslögsögur þessara landa sem er algjörlega nauðsynlegt að samhæfð viðbrögð séu við við fengum þá tillögu samþykkta á norðurlandaráðsþinginu hér í reykjavík og við bindum miklar vonir við það að á fundi norðurskautsráðsins á grænlandi í maí takist loks samkomulag um samstarf í björgunarmálefnum á norðurskautssvæðinu en það er auðvitað

styrkja búnað og úrræði sem menn hafa til björgunarstarfsemi hér á höfunum

niður stefnumörkun í því sem lýtur að evrópusambandinu og vill freista þess að beita sér á norrænum vettvangi til þess að hafa áhrif á löggjöf og þróun í evrópusambandinu þar sem það á við fyrsta stóra málið í því sem tekið var fyrir er varðar löggjöf evrópusambandsins áður hefur norðurlandaráð stuðlað að því að hafa áhrif á stefnumörkun innan sambandsins en hvað varðar löggjöf var endurskoðun á neytendalöggjöfinni í evrópu en þar var fyrirhugað að samræma neytendalöggjöf yfir evrópska svæðið

í ýmsum atriðum á norðurlöndunum hafa menn náð býsna langt í löggjöf um neytendarétt og höfðu áhyggjur af því að með því að löggjöfin yrði samræmd á evrópska svæðinu gæti það dregið úr

máls og kynna þau sjónarmið sem hér voru uppi á þjóðþingunum og sömuleiðis með þeim ráðherrum

allnokkuð til umfjöllunar á þessum norræna vettvangi auðvitað að hluta til í framhaldi af hinni alþjóðlegu fjármálakreppu sá sem hér stendur lagði fram tillögu um aukið norrænt samstarf um fjármálastöðugleika sem var kynnt á fundum ráðsins í júní en í ágúst var staðfest samstarf norðurlandanna og eystrasaltsríkjanna einmitt um þetta efni um samstarf yfir svæðið allt til þess að stuðla að auknum fjármálalegum stöðugleika það sýndi sig auðvitað í fjármálakreppunni að efnahagsleg áföll í einu landi geta mjög fljótt haft áhrif um svæðið allt og þannig eru auðvitað til að mynda fjármálastofnanir í vaxandi mæli farnar að starfa í fleiri en einu og fleiri en tveimur löndum á þessu svæði og efnahagserfiðleikar á einum hluta þess og fjármálaóstöðugleiki getur haft alvarleg áhrif á öðrum og þess vegna mikilvægt að efla og þróa samstarf á þessu sviði þá bar einnig nokkuð hátt á síðastliðnu ári það sem nefnt var brottvísunarmálið í danmörku og hefur auðvitað hér komið til umfjöllunar áður á þessum vettvangi en það var ný framkvæmd dana í túlkun á réttindum annarra norrænna borgara í danmörku sem fólst í því að þeir hafa neitað töluverðum fjölda einstaklinga um félagslegan stuðning sem hafa á því þurft að halda í danmörku og vísað þeim á að flytja aftur til síns heimalands annars norræna lands það er auðvitað í algjöru ósamræmi við hinn norræna félagsmálasáttmála og var tekið upp af mikilli hörku af hálfu þeirrar nefndar sem um málið fjallaði á vettvangi norðurlandaráðs og var sömuleiðis fylgt eftir af miklum þunga hér á þingi ráðsins sem haldið var í reykjavík í nóvember og er enn á dagskrá og ráðið hefur beint þeim eindregnu tilmælum til norrænu ráðherranefndarinnar að hún þrýsti á dönsk stjórnvöld til þess að við fáum samræmda túlkun um þessi réttindi um öll norðurlöndin því að það er auðvitað lykillinn að þeim mikla árangri sem menn hafa náð í norrænu samstarfi og í því að samræma réttindi á norðurlöndum það er einmitt það að þau gildi fyrir alla norræna borgara um öll norðurlönd slíkum samræmingarverkefnum var líka hreyft á árinu og þannig var til dæmis af því að við nefndum fjármálalífið hér rétt áðan mikil og lífleg umfjöllun á norðurlandaráðsþinginu um það þegar menn eru að senda fjármuni á milli norðurlanda eða greiða reikninga milli norðurlanda og þann mikla kostnað sem verið hefur við það og tillögur þess efnis að gera það það ódýrara og þannig að það megi einu gilda til hvaða lands á norðurlöndum menn séu að senda slíkar greiðslur að það eigi að vera svipaður eða sambærilegur kostnaður við höfum auðvitað áður náð því fram að gera norðurlöndin að einu svæði bæði vegabréfasvæði í póstsamgöngum og ýmsu öðru og það verður spennandi að fylgjast með framvindu þeirrar tillögu og málflutnings alls þá var einnig fjallað umtalsvert á liðnu ári um tillögur gunnars wetterbergs sem hann kynnti í blaðaskrifum í kringum norðurlandaráðsþingið tvö þúsund og níu í stokkhólmi þá undir fyrirsögninni kalmar unionen en snúa að því að mynda norrænt sambandsríki árbók norðurlandaráðs og norrænu ráðherranefndarinnar fjallaði einmitt um það efni og sýndist nokkuð sitt hverjum sumir hafa hið norræna sambandsríki auðvitað að hugsjón sinni og öðrum þykir að þar séu ekki fyllilega raunsæjar hugmyndir á ferðinni og allt þar á milli í eðli sínu þó að það megi auðvitað draga í efa að það sé í nánd að við höfum sameiginlegan þjóðhöfðingja eða sameiginlegt þing fyrir öll þessi ríki er hugmyndin um norrænt sambandsríki auðvitað fyrst og fremst um það að við tökum fleiri málasvið og samræmum þau fyrir þetta svæði og vinnum að þeim sameiginlega við höfum auðvitað gert það með góðum árangri á ýmsum sviðum og við getum auðvitað náð enn meiri árangri á fleiri sviðum í þessu efni að öðru leyti einkenndi árið auðvitað fyrir íslandsdeild norðurlandaráðs það að við fórum með

fyrirsvar fyrir forsætisnefndinni og fyrir þeim mikla viðburði sem norðurlandaráðsþingið alltaf er í norrænum stjórnmálum hingað komu í nóvembermánuði átta hundruð manns saman í tengslum við norðurlandaráðsþingið og ég held að það sé hárrétt sem fram kom hér hjá hæstvirtur samstarfsráðherra að það var gerður mjög góður rómur að því með hvaða hætti

þeirri skipulagningu allri og umgjörð sem var til fyrirmyndar en líka og það er ánægjulegt höfum við fengið ákaflega góð viðbrögð um þá pólitísku umræðu sem þar fór fram og heppnaðist í mörgum málaflokkum að ég held þannig að ánægju vakti hjá þátttakendum frá öllum norrænu ríkjunum það er full ástæða til þess að þakka öllum en sem lögðu hönd á plóg að við að gera þetta að glæsilegum viðburði það er mjög mikilvægt fyrir okkur íslendinga einmitt núna þegar eitt helsta verkefni okkar er að styrkja trúverðugleika okkar á alþjóðlegum vettvangi og endurreisa það traust sem við höfum glatað að við með framkomu okkar og því hvernig við stöndum að þátttöku í alþjóðastarfi sýnum það að við erum fær um að takast á við stór og erfið verkefni leysa þau af hendi farsællega og ég færi enn og aftur starfsfólki alþingis